Die Europäische Union genießt ja nicht den besten Ruf. Das ist oft genug der Tatsache geschuldet, dass die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit der Arbeitskräfte nicht gewahrt wird oder an vielen Stellen erst wiederhergestellt werden muss. An der Dienstleistungsrichtlinie kann das beispielhaft gezeigt werden, denn sie ist auf der einen Seite ein wichtiger Treiber für den Binnenmarkt,

Die Überprüfung ist daher richtig. Das ist eine komplexe Aufgabe, auf die Evelyne Gebhardt ganz hervorragende Antworten gegeben hat.

Deswegen müssen wir mit allen Kontrollmöglichkeiten, die uns gegeben sind, darauf achten, dass dies eben durch grenzüberschreitende Dienstleistungen auch nicht geschieht. Der einheitliche Ansprechpartner muss faire Zugänge schaffen zu dem Markt des jeweiligen Landes, in dem die Dienstleistung erbracht werden muss. Aber dies nicht nur für die Dienstleister selber und die Unternehmen, für die sich beispielsweise in meiner Heimatstadt Essen sechs Beamte für vier Städte zuständig fühlen, sondern auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da ist es dann schon entscheidend, welche Sprache bei diesen einheitlichen Ansprechpartnern gesprochen wird. Wir haben im Ausschuss für regionale Entwicklung eine ziemlich heillose Diskussion darüber geführt.